Upadło najstarsze na świecie biuro turystyczne, a wiemy, że usługi turystyczne i rynek turystyczny rosną.

Wszyscy wiemy, że firmy świadczące usługi turystyczne powinny rzetelnie realizować swoje misje, a nie tylko myśleć o własnych dochodach kosztem konsumentów.

z Podkarpacia w Polsce, gdzie jest wielu touroperatorów, wiele miejsc turystycznych.